Doresc să mă alătur și eu colegilor care au criticat lipsa de informare a Parlamentului în vederea actualizării tabloului de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. În ceea ce privește rezultatul recentei analize privind corectarea acestor dezechilibre, publicate pe 10 aprilie, constat cu regret că executivul european omite anumite aspecte importante.

Astfel, Germania, care înregistrează un surplus de aproximativ 6 din produsul intern brut, nu este inclusă în mod explicit în analiză. Ba mai mult, scăderea proporției venitului național dedicat salariilor, o sursă de competiție negativă la nivel european, devine un model de urmat. Cu toate acestea, sunt de părere, că pentru a elimina disparitățile dintre economiile centrale și cele periferice, este nevoie de creșterea salariilor în grupul statelor cu economiile cele mai puternice, în paralel cu stimularea competitivității și a cererii în statele din periferie.